Señor Presidente, Señorías, existe un viejo principio que ha pasado del ámbito jurídico al político y es el de pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos están para ser cumplidos. Con ello me refiero a las importantes medidas que adoptó el Consejo Europeo de junio para solucionar la crisis que nos afecta. Desde la adopción de estos acuerdos se relajó la presión de los mercados, que acogieron positivamente unas decisiones que pueden romper el círculo vicioso entre bancos y deuda soberana, así como los planes para avanzar hacia una auténtica unión económica y monetaria y el compromiso para defender el euro de forma irreversible. El Consejo Europeo celebrado la semana pasada contiene, Señorías, innegables aspectos positivos resultan satisfactorias las conclusiones de los avances hacia la unión bancaria también resulta positivo el Acuerdo entre los 27 para la puesta en marcha del Supervisor Bancario

Pero me van a permitir que haga un juicio crítico con las interpretaciones sesgadas que, de forma unilateral, se han hecho del mismo. No es admisible, Señorías, hacer interpretaciones particulares que pueden desnaturalizar el mandato otorgado a los ministros de Economía, así como tampoco aplaudimos que se relaten como acuerdos asuntos que ni siquiera se trataron. Es urgente avanzar hacia un mecanismo único de supervisión, que debe cubrir a todas las entidades financieras. Se necesita, asimismo, un esquema común de garantías de depósitos y un mecanismo de resolución de crisis.